Wenn im Bierzelt Populisten schreien Keinen Eurocent mehr nach Europa!,

Wenn aber ein seriöser Politiker und als solchen schätze ich Sie ein hier in diesem Haus behauptet, wir verlangen nur mehr und mehr und mehr statt uns inhaltlich mit der Zukunft Europas auseinanderzusetzen, dann empfinde ich das bis zu einem gewissen Grad als Affront. Denn wir haben nicht einfach mehr und mehr gefordert.

Und wir haben uns gemeinsam mit der Kommission und dem Rat darauf verständigt, neue Aufgaben, die wir als gemeinsame Aufgaben definiert haben, zu übernehmen.

Und ich ersuche Sie Bierzelt ist Bierzelt, aber das Parlament und die Zukunft Europas sind etwas, womit wir uns seriös auseinandersetzen wollen. Wir brauchen nicht generell mehr Europa wir brauchen ein besseres, ein sozialeres, ein gerechteres Europa.